La accesibilidad es la palabra clave en todo, pero especialmente en el colectivo de las personas con discapacidad, porque es la condición previa para asegurar una participación igualitaria y plena del colectivo de estas personas con diversidad funcional. Lo que pretende la Directiva es, lógicamente, mejorar el mercado interior de productos y de servicios accesibles mediante la eliminación de barreras creadas por la legislación vigente. Lo ha dicho la propia comisaria había una fragmentación regulatoria, porque cada Estado estaba regulando de manera distinta.

Se han establecido una serie de servicios ―cajeros, servicios bancarios, ordenadores, teléfonos, comercios electrónicos, etc.―,